Gospod predsedujoči, gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi. Zakon o vinu je bil sprejet leta dva tisoč šest. Sedem let kasneje pa je bila sprejeta prva večja sprememba. Leta dva tisoč trinajst je bil glavni namen sprejetih sprememb poleg prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red, da bi omejili sivo ekonomijo. Takratne spremembe so pozdravili vsi pomembnejši akterji v na tem področju. Kljub temu, da je Gostinska zbornica leta dva tisoč tri enajst vladni noveli nasprotovala, je sčasoma ugotovila, da ta bistveno ne vpliva na poslovanje in da ščiti potrošnika pred zavajanjem o poreklu in kakovosti vina. Danes imamo na poslanskih klopeh novelo Zakona o vinu, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila SDS. S predlogom zakona želi predlagatelj dovoliti točenje neustekleničenega vina v gostinskih lokalnih in se tem omogočiti majhnim vinogradnikom prodajo neustekleničenega vina brez potrebnih dodatnih stroškov ter zmanjšati kazni za prekrške. Zopet govorimo o še enem predlogu zakona s strani SDS, namreč v prejšnjem mandatu je SDS vložil identični predlog zakona, ki pa ni dobil ustrezne podpore. V poslanski skupini SMC stališča v tem času nismo spremenili. Prav tako naši argumenti ostajajo nespremenjeni. S tem, ko govorimo o prodaji neustekleničenega vina v gostinskih lokalih, moramo nujno goroviti govoriti tudi o sivi ekonomiji, namreč že pri prejšnji SDS-ovi noveli so vsi pomembni akterji na področju vinarstva in vinogradništva opozarjali, na takšen predlog, da takšen predlog vodi k povečanju nelojalne konkurence med vinarji in širi možnost za razvoj sive vinske ekonomije. Takšen predlog po njihovem mnenju pomeni celo korak nazaj, saj bi to ohromenilo ohromilo prizadevanje za zvišanje kakovosti slovenskega vina. Opozorili so tudi, da predlog ne prinaša nobene kvalitetne rešitve. V SMC opozarjamo, da vzdrževanje sivega vinskega trga ne daje prav nobenega prispevka k nacionalni ekonomiji, saj pridelovalce ne sili k kakovosti, ker jim ni treba vlagati v blagovne znamke in s tem v ničemer ne prispevajo k uveljavitvi slovenskih vin na vinskem tržišču. Zavzemamo se za zaščito potrošnikov in za zaščito pridelovalcev grozdja in vina, zato še vedno vztrajamo pri prvotnih rešitvah, ki so bile sprejete leta dva tisoč trinajst, saj se s povečanim nadzorom ščiti potrošnika pred zavajanjem o poreklu in kakovosti vina. Pridelovalci vina, pridelovalci grozdja in vina pa se s tem ščitijo pred nelojalno konkurenco. Temu tokrat v poslanski skupini SMC predlogu zakona ne nasprotujemo, oprostite. Hvala.